Vsekakor podpiram tehnološki razvoj na področju kmetijstva, kajti v nasprotnem primeru kmetijstvo ne bo moglo izpolniti osnovnih pričakovanj, se pravi prehraniti ljudi, dati kmetom dostojanstven in dostojen prihodek, prav tako pa tudi zagotoviti varno hrano in ohraniti zaupanje potrošnikov. Zato sem trdno prepričan, da je nujno potrebno posvetiti pozornost in se usmeriti predvsem v raziskave, ki so usmerjene k prenosu znanja v prakso.

Vsekakor pa podpiram raziskave, ki bodo šle v smeri novih novosti na področju varovanja rastlin, raziskave, ki bodo zagotovile varnost živil, in hkrati raziskave, ki bodo tudi odgovorile na veliko vprašanje klimatskih sprememb, ki se nam dogajajo. Vsekakor pa te vse raziskave rabijo veliko transparentnost, kajti ključno pri vsem tem je tudi, da ohranimo zvestobo potrošnika, ki bo verjel v varno evropsko hrano.